Het is inmiddels wel een publiek geheim dat de totstandkoming van dit verslag niet eenvoudig was. De rapporteur is van de Groenen en de Groenen hebben zeer expliciete ideeën over stedelijke ontwikkeling en stedelijke mobiliteit. Het grote discussiepunt was voortdurend de subsidiariteit. Wat gaat Europa zeggen tegen de steden? Wat laat Europa over aan de steden? Bij de uitwerking van dit verslag zal de subsidiariteit nog een groot discussiepunt zijn. Desalniettemin, Voorzitter, wij moeten innoveren en wij moeten de steden schoner maken. Dat zal niet zonder klassieke auto's kunnen, zeker niet in de buitenwijken.